Domnule Weber, sunteți foarte autoritar și vă exprimați așa, foarte apăsat, ca și cum vreți să ne impuneți punctul dumneavoastră de vedere. Vă întreb conduceți cel mai mare grup din Parlamentul European, vi se pare corect ce a prezentat aici președintele Juncker?